Les plastiques labélisés comme biodégradables ne se dégradent pas facilement ni rapidement dans les océans, la plupart des plastiques labélisés comme bio ne se décomposeront qu'à partir d'une certaine température, 50 degrés au moins, qui ne sera jamais atteinte dans les profondeurs d'un océan